Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben hier im letzten Jahr und schon länger eine gute Arbeit über die Fraktionsgrenzen hinweg gemacht. Ich möchte mich ausdrücklich bei der Kommission bedanken, die vieles von dem, was wir hier bearbeitet haben, in Vorschläge übernommen hat. Was jetzt allerdings hier im Plenum vor unsliegt, das ist schon ärgerlich Wir haben insgesamt 38 Änderungsanträge und split votes plus 12 weitere, also 50 Anträge der Christdemokraten, 34 der Liberalen, die darauf abzielen, diesen Bericht in aller Mehrheit zu schwächen. Dabei geht es nicht um einige Details, sondern einige dieser Änderungsanträge oder Streichungsversuche zielen in das Herz dieses Berichts.

Es ist nicht richtig, dass wir bei Rechtsanwälten oder Wirtschaftsprüfern die Selbstbeaufsichtigung bei der Geldwäsche beibehalten. Liebe Liberale Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten sind notwendig, wenn sie die Regeln nicht einhalten. Wir brauchen eine Mindestbesteuerung bei den übelsten Verschiebungen von Zinsen und Lizenzgebühren. Genauso ist es falsch, wenn Herr Juncker für Mehrheitsverfahren eintritt, Sie aber genau diese Gesetzgebungsvorschläge nach Artikel 116